Doamna președintă, Planul de acțiune pentru natură, oameni și economie trebuie pus în aplicare pentru conservarea mediului, esențială pentru fiecare om în parte, pentru viața noastră. Vrem cer și apă curată, vrem mâncare sănătoasă și nu plină de chimicale, vrem construcții care să nu ne otrăvească și așa mai departe. Resursele Pământului sunt tot mai limitate și informarea corectă a oamenilor este vitală, pentru că oamenii trebuie să ceară guvernelor să aplice corect legile europene care astăzi nu sunt corect și nici complet aplicate. De asemenea, trebuie să ceară guvernelor să oblige industriile de alimente, de energie, de produse chimice, de automobile, de materiale de construcții sau de mediu să nu influențeze politicile unor state membre și să finanțeze retehnologizarea așa încât să ne protejeze viața și nu să ne omoare.